forseti vill láta þess getið að samkomulag er um það að þingfundur geti staðið lengur í dag en hvað þingsköp kveða á